Die Einstimmigkeit blockiert eine europäische Steuerpolitik. Die Einstimmigkeit führt zu Verzögerungen, zu Scheinlösungen, zu Halbherzigkeiten, sie fährt über die handlungswillige Mehrheit drüber, und sie schaltet das Europäische Parlament aus. Die Finanztransaktionssteuer ist ein Beispiel dafür, wie fragmentiert eine europäische Lösung ist,

Was wir dringend benötigen und da bitte ich die Kommission, den Ball aufzugreifen, den dieser Bericht neuerlich auf den Elferpunkt stellt Wir benötigen länderspezifische Berichtspflichten für multinationale Konzerne, denn sie sind ein weiteres Mittel für mehr Transparenz und Fairness. Wir benötigen eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen der Unternehmensbesteuerung in Europa.

Darum geht es uns.